Najlepša hvala. Zdaj Nova Slovenija, to zakonodajo za izboljšanje, položaja družin, zagotovo vlaga samo iz, sicer iz več perspektiv, ampak eden izmed poglavitnih pa je zagotovo ta, da imamo v Sloveniji zelo, zelo slabo demografsko sliko. Pravi: "Primanjkuje rojstev." In torej, kaj naša perspektiva je? Ne, to je to je naše ključno vprašanje. Torej nizka rodnost, slaba demografska slika sicer ni samo problem Slovenije, ampak je problem celotnega zahodnega sveta, ampak zagotovo pa je potrebno te trende obrniti, spremeniti. Dolgoročno gledano bo imela Slovenija ob taki rodnosti, takih demografskih kazalcih, samo dve možnosti. Sicer prva, ki jo poznamo, se pravi, uvoz delovne sile, a pa druga, da sprejmemo določene ukrepe , ne trdim, da so ukrepi Nove Slovenije najboljši, ampak zaenkrat na mizi edini, se pravi, določene ukrepe, ki bi pomenili večjo rodnost. Se pravi, da na ta način, s tudi s finančnimi injekcijami, izboljšamo našo demografsko sliko. Le to, to, to sta dve možnosti. In potrebno bo končno, kakor pravi tudi urad tudi UMAR ne. Pravijo, da je to pred Slovenijo izziv. Velik izziv, potem demografski trendi. Kar poglejmo, kaj to pomeni za slovenski pokojninski sistem na primer? Kaj to pomeni, kaj se bo zgodilo s Slovenijo čez dvajset let, če se bojo tej demografski trendi, še naprej nadaljevali? Kdo bo se pravi, kdo bo plačnik za mojo penzijo? Za vašo penzijo? Ali pa, kaj to pomeni za zdravstveno blagajno? Pravi, kdo bo plačeval prispevke v zdravstveno blagajno? In mi smo pred zelo, zelo hudimi izzivi in zaradi tega se je potrebno z ukrepi, ki pomenijo dvig rodnosti, ali pa vsaj nekateri to mislimo, da ti ukrepi pomenijo, pogovarjati z večjo mero treznosti in odločnosti, ne pa samo z očitki o tem, da še en zakon, ki ga vlaga Nova Slovenija zaradi tega, da samo zato, da nekaj delijo pa zaradi tega, ker so pač populisti. To ne gre tako, kajti na drugi strani, jaz še enkrat poudarjam, pričakoval protiukrepe s strani vlade. Kako se bo vlada borila dolgoročno za izboljšanje trendov demografije? Pa ne zdaj reči samo sprostili smo varčevalne ukrepe. To zahteva mnogo več. V tujini se s tem ukvarjajo inštituti, študije se delajo non stop, pri nas pa UMAR samo opozarja, nihče pa temu ne sledi. Zato da se obrne demografska slika so resnično potrebni zakonodajni, kot tudi sicer drugi sistemski ukrepi, bistveno pa je, tukaj se bom jaz morda od svojih kolegic in kolegov malce razlikoval, in sicer, jaz mislim, da bistveno je, kaj narediti dotično do staršev, da se odločijo za drugega otroka? Ne za tretjega, četrtega, petega. Že za drugega otroka. In prvič: jaz mislim, da tukaj je na neki način problematika v razumevanju kulture življenja, se pravi, kultura udobja je je med nami, zagotovo. Se pravi, če imaš enega ali pa dva otroka, to je razlika. Drugič: zagotovo so tukaj so vrednote. Tretjič, zaposlitev pa teža zaposlitve, kakšna zaposlitev, zlasti ženske imajo, tukaj tudi kariera in ne nazadnje tudi stanovanjski problemi. Jaz ... Mnogo izmed nas je še vedno takšnih, ki živimo v medgeneracijskem sožitju, s starimi starši, in tako naprej, zaradi tega, ker enostavno se stanovanjskih problemov v tej državi nikakor ne da rešiti. In zahvaljujoč se tudi generaciji, pred nami, se na ta način pomašijo tako rekoč te luknje. Ampak zlasti odločitev za drugega otroka, se pravi, med nami je vedno več takšnih, ki ni problem odločitev za četrtega otroka, zaradi tega, ker to je že zelo redka star, ampak za drugega, o tem se moramo že pogovarjati. Odločitev za drugega otroka. Se pravi, kaj tem staršem ponuditi, kaj tam staršem narediti, da se bodo lažje odločili za to? Jaz tudi trdim, da ni vse v denarju, ampak da gre za zlasti v pogojih, danes so službe zelo zahtevne, zelo zahtevne zaposlitve, in tukaj nastajajo ti problemi, ampak tudi se moramo pogovarjati pa o denarju in mi smo začeli tudi pri temu, se pravi, kako dati neki pospešek, neko perspektivo staršem ob rojstvu otroka, se pravi, enkratni znesek petsto evrov pride zelo prav. Recite kar hočete, za državo pa to minimalni strošek v primerjavi s tem, kar smo v zadnjih treh mesecih vrgli skozi okno, za mnogo drugih stvari, da smo lahko kupovali socialni mir, da se zdaj lahko učinkovito vlada še naprej in sindikate spravili z ulic nazaj na delovna mesta. Pravi, če se sami ne bomo pogovarjali o tem, kako izboljšati demografsko sliko, potem namesto nas se ne bo noben pogovarjal, ampak če sami ne izboljšali demografske slike tukaj doma, potem pa za zagotovitev prihodnosti države obstaja samo druga, druga varianta, in sicer uvoz delovne sile. To pa poznamo že tako, kako je to naredila Nemčija dva petnajst, kako to delajo tudi druge države Evropske unije . Če se bo država za to odločila, jaz mislim, da to ni dobra možnost, da obstaja ta prva možnost, ki je boljša za prihodnost te države. Najlepša hvala.